Señor Presidente, yo me sumo a su prudencia, señora Mogherini. Creo que, efectivamente, en Venezuela estamos en un momento muy delicado y muy grave. Todo lo que ustedes han descrito lo comparto, pero tenemos dos instituciones, las dos con una fuente de poder legítima el Parlamento, de una parte —las elecciones de diciembre del año pasado—, y el Gobierno con su Presidente, que también procede de una elección legítima por el pueblo venezolano. Y las dos instituciones no colaboran. He aquí el problema. Desgraciadamente se están haciendo la guerra política.

Yo no sé si soy quién para juzgar quién tiene la responsabilidad. Mi opinión es que es verdad que en Venezuela faltan libertades y es verdad que, probablemente, no se están respetando las competencias que a la Asamblea le corresponden en virtud del mandato soberano que le otorgó el pueblo el pasado diciembre. Es muy probable que esto sea así, pero la pregunta política es ¿qué hace Europa? ¿Qué hacemos nosotros para ayudar al pueblo venezolano que no puede seguir en esa situación? Y mi respuesta es, como la suya, ayudar a que haya un acuerdo político entre Gobierno y Parlamento, entre Presidencia y Asamblea, para que puedan resolver los problemas de los venezolanos, y tienen que entenderse, respetarse las competencias y acordar soluciones económicas de urgencia. Esa es mi propuesta. Si no, están condenados a unas elecciones que nadie quiere en este momento. Esa es mi opinión, Señorías.